til að bregðast við þeirri tillögu hæstvirts utanríkisráðherra um að slita aðildarviðræðum án aðkomu þjóðarinnar það er bara fram á föstudag sem við höfum og því er mjög brýnt að þetta mál fari í umræðu og við fáum að vita vilja alþingis til þess að heimila þjóðinni að taka ákvörðun um áframhald aðildarviðræðna eða ekki það er vert að hafa það í huga að nú á aðeins þremur dögum hafa um þrettán prósent kosningarbærra manna undirritað áskorun um að fá að gera þetta þannig að ég skora á þingmenn hvort sem þeir eru hlynntir því að slíta viðræðum eða ekki hlynntir e s b eða ekki að styðja þessa tillögu því að það er verið að kalla eftir þessu þetta var kosningaloforð beggja ríkisstjórnarflokkanna það kom fram í bréfi til kjósenda framsóknarflokksins sem birtist á rúv í dag